Ja, het is goed dat er passagiersgegevens worden uitgewisseld, maar ik betreur het toch wel een beetje dat het 28 databases zullen zijn, dat de landen zelf kunnen beslissen of ze de gegevens vrijwillig delen en dat dit dus niet verplicht wordt. Maar het zij zo. Rome is ook niet in één dag gebouwd!

Maar ik heb het hier vandaag al heel vaak gehoord als we denken dat PNR het wondermiddel zal zijn tegen terrorisme, dan zullen we nog heel wat aanslagen te verduren krijgen. We moeten, collega's van de Raad, collega's van de Commissie, inzetten op hetgeen wij gisteren hier in het debat gehoord hebben vorm Europol om tot een echte Europese